Madame la Présidente, chers collègues, il y a une forte convergence de points de vue sur l'utilité et la nécessité de la ratification des conventions de l'OIT, entre les intervenants du Parlement européen et la Commission.

Őry l'a noté, la Commission ne peut s'imposer que là où elle a une compétence exclusive et, comme je l'ai dit, elle l'a fait.

Cependant, ce droit peut être réglementé, ce qui est conforme à d'autres instruments internationaux.